hæstvirtur forseti ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra um kostnaðarþátttöku ríkis vegna fæðinga sem er í tveimur liðum

ráðherra beita sér fyrir því að komið verði frekar til móts við kostnað foreldra sem þurfa að sækja fæðingarþjónustu út fyrir sitt sveitarfélag hæstvirtur forseti ástæða þessarar fyrirspurnar er sú þróun sem hefur átt sér stað í mörgum byggðarkjörnum vítt og breitt um landið þar sem heilbrigðisstofnanir hafa verið að loka fæðingardeildum það snýr fyrst og fremst að því að læknar telja að það þurfi að vera visst margar fæðingar per ár til þess að viðhalda sinni sérhæfðu þekkingu hvað þessi mál varðar og hafa því viljað vísa þessum málum til þeirra fæðingardeild þar sem fleiri fæðingar eru og því hefur það verið æ algengara að fólk í bæjarfélögum vítt og breitt á landsbyggðinni hefur þurft hálfum mánuði fyrir áætlaða fæðingu að leita sem sagt á fæðingardeild utan síns byggðarkjarna og að sjálfsögðu getur þar af leiðandi ef um hálfan mánuð að ræða fyrir áætlaða fæðingu verið um að ræða allt að mánuð sem viðkomandi barnshafandi kona þarf að vera fjarri heimahögum bíðandi eftir því að eignast sitt barn ég er á því að það þurfi að nálgast þetta úrlausnarefni út frá því að hér sé um jafnræðismál að ræða það er hvort viðkomandi foreldrar búa á siglufirði þar sem við hæstvirtan ráðherra eigum rætur okkar að rekja eða til að mynda á akureyri og í reykjavík þar sem fæðingardeildir eru og viðkomandi geta dvalið heima hjá sér í dag er það þannig að þessar fjölskyldur að minnsta kosti barnshafandi kona þarf að flytja að heiman allt að hálfum mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag og að sjálfsögðu fylgir því umtalsverður kostnaður fyrir viðkomandi fjölskyldu þannig að ég spyr hæstvirtur ráðherra hvort hann vilji þar af leiðandi beita sér fyrir því að það verði komið frekar til móts við kostnað foreldra sem þurfa fæðingarþjónustu út fyrir sitt sveitarfélag hér er um að ræða ákveðin grunnmannréttindi sem hver fjölskylda á að hafa gagnvart jafnræði á milli aðila í landinu og það er einfaldlega ekki viðunandi hæstvirtur forseti í ljósi þess að fæðingardeildum fer sífellt fækkandi að það sé miklu miklu kostnaðarsamari fyrir fjölskyldur í mörgum byggðakjörnum vítt og breitt um landið að fjölga mannkyninu heldur en fjölskyldum til að mynda á akureyri og í reykjavík það er reyndar þannig að það er greitt fyrir ferðakostnað en ekki neitt fyrir annan kostnað sem fylgir dvöl svo fjarri heimahögum sem raun ber vitni og því er ég þess fullviss og ég vona það að hæstvirtur ráðherra sé reiðubúinn að

starfandi fæðingardeildum á landsbyggðinni fer mjög fækkandi og mikill fjöldi fólks þarf að leita á náðir heilbrigðisstofnana annars staðar fjarri heimahögum